kom að mínu mati mjög skýrt fram að niðurstaðan í þessu máli var áfall fyrir stjórnarliða ég held að í þeim svörum sem komu fram meðal annars frá háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur þingflokksformanni samfylkingarinnar og háttvirtur þingmaður sigríði ingibjörgu ingadóttur þá kom fram að þær voru slegnar yfir þessari niðurstöðu þetta eru konur alveg eins og hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir sem hafa sett jafnréttismál á oddinn hafa barist fyrir auknu jafnrétti og telja það vera eina af lykilforsendum þess sem þær gera í sínu starfi sem stjórnmálamenn ég tel að í ræðu hæstvirts forsætisráðherra hafi komið mjög skýrt fram að hún tekur þetta mjög alvarlega að þetta er persónulegt áfall fyrir hana það sem mér finnst hins vegar að við sem höfum tekið til máls í dag og í gær þurfum að velta fyrir okkur er það hvort þessi niðurstaða eigi að vera enn einn rökstuðningurinn fyrir því að við eigum að hætta að hugsa um jafnréttismál

að við höldum áfram að fara af stað með verkefni sem tengjast jafnréttismálum karla og kvenna vegna þess að það er svo mikið af málum sem við erum að rekast á hér dagsdaglega sem sýna það og sanna að það er ekki jafnrétti í raun í íslensku samfélagi við sjáum það við úthlutun styrkja þar sem er einmitt verið að tala um að það sé farið eftir mjög faglegum vinnubrögðum

við sjáum það í fjölmiðlum að af einhverri ástæðu endurspeglast til dæmis staða okkar á framboðslistum staða okkar innan stjórnmálaflokkanna ekki í fjölda þegar viðmælenda í fréttum og annarri umfjöllun fjölmiðla hver er ástæðan fyrir þessu launamunurinn hefur ekki minnkað og konum hefur svo sannarlega ekki fjölgað í stjórnum og stjórnendastörfum í viðskiptalífinu allt þetta segir okkur það að

skipta gífurlega miklu máli þegar við sjálf erum að tilnefna í nefndir og ráð og þar stóð alþingi sig ekki hins vegar vil ég velta fyrir mér og hér ætla ég aðeins að fá að nefna það að ég hef í gegnum árin bæði menntað mig í starfsmannastjórnun og starfað mjög mikið við ráðningar á fólki ég stoppaði við það bæði í rökstuðningnum í gær í rökstuðningi hæstvirtur ráðherra í ræðunni að hugsanlega hafi hér komið inn matsatriði sem hafði ekki með kynið að gera heldur hafði með pólitísk tengsl viðkomandi umsækjanda sem kærði málið að það hafi verið talið hugsanlega þó að enginn kannski hafi rætt það beint að það hafi ekki verið forsenda fyrir því að ráða viðkomandi einstakling þó að hann hafi verið jafnhæfur vegna þess að tengslin voru of mikil að við séum orðin of hrædd við að taka umræðuna um það að við sem störfum í stjórnmálum getum hugsanlega bara verið ansi hæf í því sem við gerum